Já neznám žádné odůvodnění žádnými společenskými, kulturními normami nebo nějakými zvyklostmi. Je to prostě zločin a takto se musí pojmenovat. Cítím obrovský stud, že toto jednání je na vzestupu i v Evropské unii, v našem prostoru. Bavíme se o tom opakovaně už od minulého období a toto je opravdu zarážející, že v Evropském prostoru je tato praktika na vzestupu. Ano, jsou to uzavřené komunity nebo komunity nově příchozích uprchlíků, ale zjevně selhává kontrolní složka. Ti, kteří mají dohlížet na toto jednání z hlediska jeho kriminalizace, tak zavírají oči.

To bychom měli jednoznačně odsoudit všichni. Nejprve si zamést před vlastním prahem a zároveň samozřejmě věnovat i úsilí přesvědčování, diplomatického úsilí vůči našim partnerům ve třetích zemích. Myslím si, že Evropská komise předložila dobrou iniciativu, já ji plně podporuji. Měla by být provázána právě s diplomatickým úsilím jak přesvědčit, jak dohlédnout i do těch dalších zemí. Miliony žen, ženských obřízek skutečně stojí za tu naši aktivitu a já vám za ni děkuji.